Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Spoštovani ministrici, spoštovana ministra. Ministra za kulturo sprašujem - približuje se obeleževanje stote obletnice pomembnih zgodovinskih dogodkov za naš narod ter državo, prelomnih dogodkov, na čelu katerih je stal general in pesnik Rudolf Maister. Vse od leta dva tisoč pet praznujemo - imamo državni praznik triindvajsetega novembra, vendar ni prost dan. Izjemen dan, ki se je zgodil triindvajsetega enajstega tisoč devetsto osemnajst, ko je Rudolf Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in s tem določil slovensko severno mejo ter osvobodil mesto Maribor. Univerzitetna knjižnica Maribor ima od leta tisoč devetsto osemindevetdeset od podpisa darilne pogodbe z dediči generala Maistra v lasti Maistrovo knjižnico. Pet tisoč devetsto petinštirideset enot knjižničnega gradiva tvori posebno zbirko, oddvojeno od rednega knjižničnega fonda in hranjeno v zanjo posebej prirejenem prostoru. Leta dva tisoč trinajst je tudi potekala preureditev postavitve gradiva te Maistrove knjižnice. To gradivo je bilo nujno potrebno in ustrezno pripoznati, zavarovati in kot temelj naše skupne identitete ohraniti v zgodovinski zavesti in narodni identiteti. Ministrstvo za kulturo je skoraj po dvajsetih letih prizadevanj to le prepoznalo, kar smo zasledili v petek v medijih, po postavitvi mojega poslanskega najavi poslanskega vprašanja, kar je sprejelo na dopisni seji. Seveda se Ministrstvo za kulturo na tem mestu izrecno zahvaljujem za izkazano zaupanje in zaščito te naše skupne identitete in ta je dobila piko na i, kot so povedali. Glede na to, da pa ima ministrstvo posluh za ohranjanje kulturne dediščine in knjižničnega gradiva, pričakujem, da bodo takšna ravnanja tudi pri osrednji knjižnici Rotovškem na Rotovškem trgu v Mariboru. Deset let se že opozarja na nevzdržne razmere, pomanjkanje prostora, neznosno utesnjenost, ogrožena je tudi varnost, tako zaposlenih kot tudi uporabnikov. V zadnjih letih je bila celo Knjižnica Rotovž prisiljena velik del svojega knjižničnega gradiva umakniti v skladišče. Čeprav je to, kot bo minister povedal, tudi v nasprotju s strokovnimi izhodišči. Glede na to, da spoštujete te vse vrednote, me zanima, kakšno je vaše stališče o mariborski knjižnici in ali lahko Maribor s širšo okolico s strani pristojnega ministrstva pričakuje kakršnokoli pomoč v obliki pomoči pri pridobivanju evropskih sredstev, zagotovitev dela sredstev v proračunu. Hvala za odgovor.